Voorzitter, Oekraïne haalde begin deze week ik zeg het hier maar in dit auditorium jammer genoeg op weinig vleiende wijze de Nederlandse pers.